Domnule președinte, stimați colegi, în data de 20 februarie, România a făcut un nou pas important prin adoptarea directivei drepturilor de autor în piața unică digitală, un act legislativ care a constituit unul dintre cele mai dificile dosare aflate în discuție la nivel european. Acordul statelor membre obținut de România în cadrul reuniunii Comitetului Reprezentanților Permanenți demonstrează faptul că România a reușit să obțină un compromis echitabil, care va permite modernizarea cadrului legislativ actual în materie de drepturi de autor, în linie cu evoluțiile de pe piața digitală. Prin obținerea acestui acord, guvernul României demonstrează că, în pofida tuturor alegațiilor, este un guvern capabil să se achite cu brio de sarcinile președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.